Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi per questo eccellente lavoro. Si tratta di una proposta di regolamento che riguarda tutte le vittime di violenza in Europa, tuttavia mi preme sottolineare in modo particolare l'impatto positivo di questo regolamento sulle donne europee vittime di violenza. Una donna su cinque in Europa almeno una volta nella vita ha subito violenza. Il femminicidio poi in Italia, e non soltanto in Italia, sta assumendo dimensioni più che drammatiche. Il nuovo governo italiano ha preso l'impegno di proporre al parlamento una legge più forte in difesa delle donne e misure preventive più dure contro gli autori di violenze.

Pertanto l'occasione è utile anche per sollecitare la Commissione a intraprendere un'iniziativa nei confronti degli Stati membri affinché procedano presto alla ratifica della convenzione di Istanbul. Un certificato poi comune agli Stati membri, multilingue, sul riconoscimento automatico, l'impegno a non far gravare sulle vittime le spese degli adempimenti amministrativi è davvero un regolamento molto importante che farà fare passi avanti contro la barbarie della violenza nei confronti delle donne.